Nyilvánvalóan egy működő hatóságról van szó, két működő hatóságról van szó, hogy pontosítsak, és ezen működő hatóságoknak a hatáskörében bekövetkező változásokra tesz ez a jelentés nagyszerű és pontos javaslatokat. Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi válság rávilágított arra, hogy ezen területeken vannak egyedi nagy hiányosságok, és vannak rendszerbeli problémák is, amelyeknek a szabályozására szükség van. Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a következetesség, és hogy ezen területeket az Európai Unió összes tagállamában sikerüljön egységesen szabályozni. Kétségtelen, hogy most is felmerült újabb igény ezen hatóságok szerepének és stabilitásának, elszámolásának és áttekinthetőségének a pontosítására. Ezt is, mint a hatóságok kialakítását egy nagyon fontos előzetes munka előzte meg, amelynek eredményeképpen ez a jelentés is megszületett és ebbe a rendszerbe illeszkedik. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy ez a jelentés nem öncélú, hanem szervesen illeszti ezen hatóságoknak a munkáját a reálgazdaságokhoz, hiszen ott valós igény merül fel a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre. Ezért tartom azt is fontosnak, hogy olyan egységes szabálykönyv kerüljön kialakításra, ami majd alapja lehet ezen szabályok betartatásának és ellenőrzésének is. Ki szeretnék emelni néhány területet, ezek közül a legfontosabbnak az OTC t tartom, ezen származékos ügyleteknek a szabályozását, amit a bizottságunkban már többször tárgyaltunk. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek kellően szabályozottak és ellenőrizhetők legyenek, és erre is magasabb tőkekövetelmények kell, hogy vonatkozzanak. Az utolsó, amit meg szeretnék említeni, az integrációnak a fontossága, amelyet ezen a területen is alkalmazni kell. Elnök úr, az utolsó mondatom ez a jelentés az átláthatóságról szól, éppen ezért kiemelten fontosnak tartom és támogatni is fogom.